Monsieur le Président, je veux, de mon côté, joindre ma voix à celles qui se sont déjà exprimées pour dénoncer la situation particulièrement préoccupante dans laquelle se trouve le journaliste et écrivain Taoufik Ben Brik en Tunisie. Après plusieurs arrestations de journalistes, de syndicalistes, malmenés et victimes de violences, après le refoulement de journalistes étrangers au moment de l'élection présidentielle, la répression se poursuit contre des opposants politiques et défenseurs des droits humains. Après un procès bâclé, un éloignement carcéral rendant difficiles les visites de sa famille, Taoufik Ben Brik est laissé dans un état de santé qui fait craindre pour sa vie. Comment ne pas voir dans cette situation un acharnement contre une personne qui dérange? Il ne suffira donc pas de valoriser les échanges économiques comme solde de tout compte. Il me semble en revanche indispensable que l'Union européenne réagisse rapidement et fermement en demandant la libération de Taoufik Ben Brik et d'autres prisonniers d'opinion. La situation des droits de l'homme en Tunisie s'est dégradée de façon alarmante. Elle altère le travail de coopération de l'Europe avec ce pays, et l'amélioration concrète de cette situation constitue une condition à l'ouverture de négociations sur un statut avancé UE Tunisie.